hæstvirtur forseti allt er þetta til að læra af og það munu menn eflaust gera í dómsmálaráðuneytinu í fjölmiðlunum hvað varðar kynningu á frambjóðendunum þetta er misjafnt mat sem fólk hefur á þessum málum misjafnar skoðanir mér þótti persónulega ráðuneytið standa sig gríðarlega vel við að sinna mjög erfiðu verkefni þá